Zehntausende demonstrierten danach auf der Straße, jedoch nicht gegen den Mord, sondern für den Attentäter. Taseer sprach sich vehement gegen das Blasphemiegesetz aus, welches die Todesstrafe wegen Gotteslästerung verordnet. Erst kürzlich wurde die Christin Asia Bibi einige Kollegen haben darauf hingewiesen wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed zum Tode verurteilt. Als moderater Politiker der PPP war Salman Taseer eine der stärksten Stimmen gegen Extremismus. Sein Tod schwächt die Regierung, die nach dem Rückzug eines Koalitionspartners um das politische Überleben ringt. Zu den 160 Millionen Pakistani gehören nur drei Millionen Christen.

Europa muss sich einmischen, und die Südasien Delegation, in der ich Vizepräsident bin, wird die Menschenrechtsbewegung mit Nachdruck weiter unterstützen. Es muss zu einer detaillierten Aufklärung des Mordes kommen, der Attentäter und seine Hintermänner müssen zur Rechenschaft gezogen werden.